Señor presidente, lamentablemente, la situación en Venezuela continúa empeorando. Una crisis, la del país, que tiene múltiples caras. Una crisis política, institucional, agravada este verano después de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que la oposición no reconoció, y con un proceso sin garantías democráticas, en un país que ya sabemos que tiene políticos en la cárcel. Pero también una crisis humanitaria y económica, con un país económicamente roto, que ha visto laminada buena parte de su prosperidad, con hiperinflación, necesidades de recursos básicos...

eso se combina con una crisis de seguridad violencia en las calles, muertos en protestas políticas. Por todo ello, nosotros queremos enviar tres mensajes.

Segundo, hay que impulsar el camino de la reconciliación nacional, el diálogo y las elecciones libres.